De aceea avem nevoie de oameni curajoși, cu conștiință, cu demnitate, care lucrează în aceste instituții europene și naționale și care dezvăluie ilegalitățile din aceste instituții.

Dimpotrivă, apără interesul public pentru a opri furtul, falsul, corupția și toate celelalte rele care se pot petrece în instituții europene și naționale sau în instituții private. Noi trebuie să i protejăm și nu avem o procedură de protecție a lor corespunzătoare. Trebuie să i protejăm, numele lor nu trebuie să fie aflat niciodată, pentru că altfel își pierd locurile de muncă. Și eu, ca europarlamentar, am folosit și folosesc în activitatea mea oameni din instituțiile europene care mi au spus și îmi spun și îmi dau documente și informații despre ce se întâmplă ilegal în aceste instituții.